Egipt jest ważnym partnerem handlowym Unii, która wspierała arabską wiosnę i nadal udziela temu krajowi znaczącej pomocy. Obok tych i innych stwierdzeń zawartych w projekcie rezolucji dotyczącej sytuacji w Egipcie, sformułowanych przez naszą grupę ECR, znalazł się jeden niezwykle ważny zapis domagamy się, by położono większy nacisk na zapewnienie wszystkim obywatelom wolności sumienia, wypowiedzi i przekonań. Stanowczo stwierdzamy, że to do rządu egipskiego należy zagwarantowanie wolności religijnej chrześcijan mieszkających w Egipcie i że koniecznie trzeba zatrzymać falę emigracji chrześcijan z Egiptu. Nie pierwszy raz Parlament Europejski ujmuje się za chrześcijanami, którzy są najbardziej dyskryminowaną grupą wyznaniową na świecie. Według sprawozdania organizacji Open Doors zawsze istniało napięcie pomiędzy mniejszością chrześcijańską i większością muzułmańską w tym kraju. Ale w ostatnim okresie prześladowania chrześcijan znacząco się zaostrzyły i dlatego też po raz kolejny zwracamy się do wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton, aby nieustannie podnosiła tę kwestię podczas rozmów z władzami Egiptu.